Külön örömömre szolgál, hogy a Lisszaboni Szerződés életbelépésével immár az Alapjogi Charta tiszteletben tartását is felügyeli, elsősorban a megfelelő ügyintézéshez való jog betartásán őrködve. Rendkívüli hasznosnak tartom az ombudsmanok európai hálózatát, hiszen az állampolgári tudatosság és a közszolgálat minősége egyes tagállamokban, köztük Romániában, ahonnan én jövök, nem éri el az európai átlagot.

Éppen ezért arra kérem az ombudsmant, hogy a jövőben próbálja meg összegyűjteni az európai jog tagállamok általi alkalmazására vonatkozó, nemzeti ombudsmanokhoz benyújtott panaszokat is, hiszen a polgárok legtöbbször saját hatóságaik révén kerülnek kapcsolatba az európai joggal.